Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci sono due aspetti che riguardano il nostro rapporto con l'Iran che mi sembra utile sottolineare. Il primo riguarda certamente il fatto che l'Unione europea non può rimanere indifferente davanti al segnale preoccupante del malcontento della popolazione iraniana nei confronti delle politiche governative e dinanzi alla crescente ambiguità mostrata da Teheran nell'affrontare le denunce di abusi e di torture da parte delle forze di sicurezza, così come non possiamo chiudere gli occhi davanti alla violazione dei diritti umani e, anzi, dobbiamo avere un atteggiamento fermo e intransigente. Poi vi è un secondo aspetto, che riguarda il ruolo politico dell'Iran nella regione e il futuro dell'accordo nucleare. È indubbio che per l'Unione europea la presenza dell'Iran nella regione mediorientale, piaccia o no, può rappresentare un elemento di equilibrio importante e lo stesso accordo sul nucleare è stato utile anche per rimettere Teheran in un possibile corretto gioco politico nella regione mediorientale. E proprio per questo considero che la reazione dell'amministrazione nordamericana dopo gli eventi sia sbagliata e possa produrre derive negative, a differenza della giusta ed equilibrata posizione mostrata dall'Alto rappresentante Federica Mogherini. Tuttavia, ecco il punto riconoscere il ruolo dell'Iran e difendere l'accordo sul nucleare non significa per noi piegare la questione dei diritti umani alla realpolitik, anzi. Ruolo politico e rispetto dei diritti umani devono proseguire insieme ed è doveroso, da parte nostra, richiamare Teheran alle proprie responsabilità e richiedere con forza una nuova stagione di riforme economiche e sociali che ponga al centro la piena salvaguardia dei diritti umani.